În orice caz, transformarea din Macedonia în Macedonia de Nord cred că este cel mai important lucru care s a petrecut în Balcanii de Vest în acest an și sper ca Grecia să înțeleagă acest lucru și să sprijine ceea ce s a întâmplat în această țară candidată. Sper, de altfel, ca și celelalte state membre să sprijine Macedonia. În particular, nu cred că ceea ce a făcut recent premierul Orbán vine în sprijinul Macedoniei. Cred că este o mare greșeală să acorde azil politic lui Gruevski. De altfel, țin să vă reamintesc că același premier maghiar a acordat azil și unui deputat din România, care tot așa, ca și Gruevski, a fost condamnat definitiv și a găsit azil acolo.